Als er iets is wat de 50 kwijtingsverslagen die voorliggen ons leren, dan is het dat er nogal wat Europese instellingen zijn waarvan het nut op zijn zachtst gezegd betwijfelbaar is.

Ja, op die maandelijkse kosten van de verplaatsing naar Straatsburg, dat klopt, maar ook op die miljoenen euro's voor de navelstaarderij van het Huis van de Europese Geschiedenis, de ruim 70 miljoen euro die de voorbije jaren naar Europese politieke partijen vloeiden, de dwaze en vooral dure Lux prijs, die Europarl TV waar geen kat naar kijkt, en meer van dat fraais. Er liggen 50 verslagen voor, maar we missen een kans om eindelijk te tonen dat wij die moegetergde belastingbetalers eindelijk gaan respecteren.